níu með síðari breytingum frá landbúnaðarnefnd nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sin fund fjöldamarga gesti eins og getið er um í þingskjali frumvarpið var einnig sent til umsagnar og bárust umsagnir frá hólaskóla hollvinasamtökum hólaskóla byggðastofnun samtökum fiskvinnslustöðva og landssambandi fiskeldisstöðva samtökum sveitarfélaga á norðurlandi vestra bandalagi íslenskra námsmanna búfræðsluráði bandalagi starfsmanna ríkis og bæja vísindanefnd vísinda og tækniráðs bændasamtökum íslands

með frumvarpinu er lagt til að hólaskóli hólum í hjaltadal verði formlega gerður að háskóla og mun heiti hans breytast í hólaskóli háskólinn á hólum við umfjöllun nefndarinnar hafa borist óskir um fleiri aðila til setu í háskólaráðinu samkvæmt c lið tíundu greinar frumvarpsins munu níu fulltrúar koma til með að eiga sæti í háskólaráði þar af tilnefnir sjávarútvegsráðherra einn fulltrúa og

samkvæmt níundu grein frumvarpsins er lögð til sú breyting að háskólaráð skuli skipað til þriggja ára í senn í stað fimm með því yrði skipunartími háskólaráðs sambærilegur þeim sem gildir í öðrum háskólum nefndin áréttar þó að það háskólaráð sem nú er skipað við landbúnaðarháskóla íslands mun ljúka sínum fimm ára skipunartíma og eftir þann tíma skipar landbúnaðarráðherra nýtt háskólaráð til þriggja ára nefndin leggur til nokkrar breytingar á frumvarpinu í fyrsta lagi leggur hún til lagfæringu á því hver eigi að setja reglur um gjöld vegna endurmenntunar ákvæði áttundu greinar frumvarpsins og annarri málsgrein nítjánda grein laganna skarast með þeim hætti að í frumvarpinu er gert ráð fyrir að háskólaráð setji nánari reglur um gjaldtöku og ráðstöfun gjalda en í annarri málsgrein nítjánda grein laganna er gert ráð fyrir að yfirstjórn hverrar stofnunar setji reglur um fjárhæð endurmenntunar námskeiða nefndin leggur því til að sá hluti annarrar málsgreinar nítjánda grein laganna verði felldur brott í öðru lagi leggur nefndin til þá breytingu að hólaskóla verði gert kleift að stofna til náms og rannsókna á öðrum fræðasviðum en þeim sem tilgreind eru í frumvarpinu að því tilskildu að starfsemin uppfylli skilyrði til viðurkenningar samkvæmt lögum númer sextíu og þrjú tvö þúsund og sex um háskóla í þriðja lagi leggur nefndin til orðalagsbreytingu þess efnis að í stað orðsins hæfni í fjórðu málsgrein g liðar tíundu grein komi hæfi í fjórða lagi leggur nefndin til breytingu á þrítugasta og sjöttu grein laganna þar sem vísað er til skólagjalda í a lið en þar er einkum átt við innritunar og kennslugjöld og er því lagt til að í stað orðsins skólagjöld komi gjöld samkvæmt þriðju málsgrein a liðar tíundu greinar frumvarpsins er gert ráð fyrir skólagjöldum vegna alþjóðlegrar deildar í hrossarækt og er þar ekki átt við skólagjöld í þeirri merkingu sem áður var í a lið þrítugasta og sjöttu greinar og er því breytingin eingöngu til að taka af alla vafa í fimmta lagi leggur nefndin til breytingu á ákvæði til bráðabirgða á síðasta löggjafarþingi voru sett ný lög um háskóla númer sextíu og þrjú tvö þúsund og sex þar sem eitt af helstu nýmælunum var ákvæði um aukið gæðamat og gæðaeftirlit með kennslu og rannsóknum gildissvið nýrra háskólalaga nær þó eingöngu til þeirra skóla á háskólastigi sem hlotið hafa viðurkenningu samkvæmt þriðju grein laga um háskóla nefndin leggur því til að tekið verði sérstaklega fram í bráðabirgðaákvæði að annarri grein frumvarpsins komi ekki til framkvæmda fyrr en menntastofnanir landbúnaðarins hafa hlotið framangreinda viðurkenningu nefndinni hafa borist þær upplýsingar að menntastofnanir landbúnaðarins hyggist leita sér viðurkenningar samkvæmt þriðju grein laga um háskóla í bráðabirgðaákvæðum í háskólalögunum og í frumvarpinu er enn fremur kveðið á um að endurskoða skuli lög þessi til að samræma og auka samvinnu við gæðaeftirlit og námsframboð á háskólastigi nefndin telur rétt að vekja athygli á því að athugasemdir við einstakar frumvarpsgreinar skýra ekki þær breytingar sem felast í frumvarpinu sjálfu heldur því sem felst í lagagreinunum nefndin mælir með samþykkt frumvarpsins með breytingum sem gerð er tillaga um á sérstöku þingskjali við afgreiðslu málsins voru fjarverandi anna kristín gunnarsdóttir og einar már sigurðarson jóhann ársælsson og jón bjarnason skrifa undir álitið með fyrirvara og áskilja sér rétt til að leggja fram og styðja breytingartillögur við málið fyrirvari jóns lýtur að niðurlagningu stofnunarinnar og uppsögn starfsmanna magnús þór hafsteinsson sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur áliti þessu með fyrirvara undir þetta álit rita drífa hjartardóttir hjálmar árnason gunnar örlygsson jóhann ársælsson guðmundur hallvarðsson birkir jón jónsson og jón bjarnason með fyrirvara